Es hat nur eine andere Wortmeldung geben, die des Kollegen Obermayr, der sich bis jetzt in den Ausschüssen wahrscheinlich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat und meint, das Spargel Problem sei das Hauptproblem. Das ist es aber nicht, es ist die Menschenrechtsfrage in Kolumbien! Ich habe aber auch noch nicht erlebt, dass aus dieser These heraus so unterschiedliche Meinungen entstanden sind, ob dieses Abkommen jetzt hilft oder nicht hilft. Hier sind wir wirklich über die Fraktionen hinweg etwas gespalten und zerrissen. Ich glaube, diese Frage kann man auch nicht abschließend lösen. Ich glaube, die Handelspolitik und das Abkommen haben dazu geführt, dass die Dinge in Kolumbien besser werden. Sie sind aber bei weitem noch nicht gut genug.

Ich glaube, dass am Ende dann auch die Zustimmung zu diesen Abkommen hilft.